De eurogroep heeft afgesproken om geen excessieve tekorten te hebben, dit met het oog op de houdbaarheid van de euro. Maar wat wij niet hebben afgesproken is om de sociale politiek te coördineren, laat staan om dat centraal aan te gaan sturen, iets wat het Europees Parlement nu wil. Dat is een illegale politiek, en ook nog eens onverstandige politiek. Decennia van socialistisch beleid hebben het overheidsaandeel in de totale economie al tot onhoudbare hoogten gebracht en de belastingen om dat beleid te betalen knijpen het leven uit iedere economie. Het wordt ondertussen een gewoonte dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement het Verdrag negeren. Men heeft voortdurend ideetjes die in de lidstaten slecht vallen, maar die Brussel toch wil doorzetten. Als dit Parlement al tot iets moet oproepen, dan is dat tot een kleine overheid, kleine schulden, lage belastingen. Dat, Voorzitter, is het recept voor herstel van economische groei.